byrja á að þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir að kynna okkur afstöðu sína til skýrslu hagfræðistofnunar í samræmi við beiðni sem þingflokksformaður framsóknarmanna lagði fram fyrir fáeinum vikum hins vegar

réttlæta eigin málflutning undanfarin missiri og maður veltir fyrir sér af því að hæstvirtur forsætisráðherra fór yfir aðdraganda málsins hvers vegna staðið var að málum með þeim hætti sem gert var af hverju var ekki farið í alvörurannsókn á stöðu lánanna og hvernig þau voru færð yfir í nýju bankana afskriftasvigrúminu af hverju fékk hagfræðistofnun einfaldlega upplýsingar frá ríkisstjórninni og samtökum fjármálafyrirtækja sem lágu fyrir áður það var ekkert nýtt sem hægt var að finna út úr þeim upplýsingum ekkert annað en að koma nýjum orðum að því sem ríkisstjórnin hafði sjálf haldið fram enn er ríkjandi algjör óvissa um þessi mál ef hins vegar niðurstöður þessarar skýrslu eru réttar að bankarnir hafi ekki svigrúm til að ráðast í frekari leiðréttingu og annað sem þar kemur fram er líka rétt sýnir það okkur þrennt þrjú mjög stór atriði í fyrsta lagi staðfestir það þá að ríkisstjórnin hafi gert gífurlega alvarleg mistök við stofnun nýju bankanna að þar hafi lán heimilanna verið færð yfir á mjög óvarfærinn hátt ekki tekið tillit til þess svigrúms sem hefði átt að vera til staðar og það kemur raunar fram í skýrslu fjármálaráðuneytisins um stofnun nýju bankanna að tekin hafi verið meðvituð ákvörðun um að færa lánin ekki jafnmikið niður og réttlætanlegt hefði verið

þá er hér ríkisstjórnin með þessari skýrslu úr hagfræðistofnun að staðfesta að gífurlega dýr mistök hundruða milljarða mistök hafi verið gerð við stofnun nýju bankanna það er líka staðfest að það hafi verið gríðarleg mistök að færa gengisbundnu lánin yfir

framsóknarmenn vöruðum ítrekað við því enda kynnu lánin að reynast ólögmæt sú varð raunin og nú hefur orðið af því töluvert tjón fyrir bankana sem menn leyfa sér að taka af svigrúminu annars staðar í þriðja lagi staðfestir skýrslan sé hún rétt að ríkisstjórnin hefði sett ísland á hausinn með icesave samningunum sem var reynt að keyra hér í gegn hvað eftir annað þar er haldið fram og skýrsluhöfundar leggja raunverulega lykkju á leið sína til að halda því fram að ef ráðist yrði í niðurfærslu og þann tvö hundruð milljarða kostnað sem henni fylgdi gæti það sett landið í þrot nú er rétt að hafa í huga að vextir af þessum icesave samningum sem ríkisstjórnin reyndi að koma hér í gegn væru þegar orðnir vel yfir hundrað milljarðar

þetta þrennt staðfestir þessi skýrsla forsætisráðherra og hagfræðistofnunar gríðarleg mistök við stofnun nýju bankanna við yfirfærslu lánanna þar verðtryggðu lánanna mikil mistök við að gengisbundnu lánin skyldu færð og svo að menn hafi ekki haft efni á þessum icesave útgjöldum engu að síður er eitt og annað

til þennan kostnað sem safnast hafði saman hæstvirtur forsætisráðherra og raunar hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra ítreka þetta svo enn og aftur að það hafi svo og svo margir milljarðar hundrað sextíu milljarðar held ég að hæstvirtur forsætisráðherra hafi talað um og tvö hundruð hæstvirtur efnahagsráðherra færu í það að færa niður lán þau þakka

lána bróðurparturinn af því sem hæstvirtir ráðherrar státa sig af að hafa gert fyrir heimilin í landinu

dóma sem þessi ríkisstjórn fagnaði ekki og var raunar mikið áhyggjuefni fyrrverandi efnahags og viðskiptaráðherra lýsti þessu sem sérstöku áhyggjuefni og

hæstvirtur núverandi efnahagsráðherra leggur hins vegar áherslu á það að bankarnir geti með góðu móti fjármagnað þetta allt saman og allt í einu er orðið til svigrúm sem áður var ekkert eftir að síðasti dómurinn féll þá er því haldið fram að þetta sé allt annar hlutur allt aðrir peningar sem felist í hagnaði bankanna heldur en í afskriftasvigrúminu það er mjög undarleg röksemdafærsla því að þá er ósvarað spurningunni hvernig varð þessi hagnaður til varð hann ekki til með því að færa upp matið á lánasöfnunum enn er mörgum spurningum ósvarað um skuldastöðu heimilanna enn hefur ríkisstjórnin gert sáralítið til að bregðast við þessum umfangsmikla vanda